feront preuve de la même générosité lorsqu'il s'agira de conférer la nationalité belge aux fonctionnaires britanniques qui sont ici à Bruxelles.

J'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer devant la Chambre des représentants.

Tout Européen convaincu verra à l'analyse, à l'autopsie, à l'examen détaillé des propositions intelligentes, sages de la Commission, que c'est un budget, un cadre financier qui évidemment ne casse pas les ressorts de la croissance, mais au contraire

du gouvernement belge, mais une réflexion qui lui permettra de ne pas dire non à ce budget.